Ravno tiste dni je bil v Sloveniji na obisku tud predsednik Sveta Van Rompuy in bil vidno pretresen nad videnim. Žled je uničil polovico slovenskih gozdov, 6300 kilometrov gozdnih cest, elektro daljnovode in tako dalje.

Slovenija bo za razliko od Velike Britanije zaprosila za pomoč evropski sklad za solidarnost, ker izpolnjuje pogoje, saj je škoda višja od 0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka.

Kdor hitro da, dvakrat da, zato naj se še posebej zahvalim v imenu ljudi, ki so utrpeli veliko škode, tudi sosednjim državam, še posebej Avstriji, ki je posredovala veliko agregatov, ko je bil električni mrk v Sloveniji.